Je voudrais m'intéresser deux minutes à cette croissance.

Nous avons eu 2 en moyenne de croissance annuelle en Europe et l'OCDE nous dit que, pendant ce quart de siècle, nous avons connu une augmentation concomitante des inégalités en Europe. Mais depuis la crise, il y a au moins un pays européen, celui qui nous a fourni l'actuel président du Conseil européen, qui a une performance de croissance un peu exceptionnelle.

Autrement dit, le taux d'emploi n'augmente pas aux États Unis.

Vous dites que la confiance des marchés est revenue. Je voudrais vous poser une question. Sommes nous élus pour satisfaire les marchés?

C'est la question que je vous pose!